Das hat das Europäische Parlament übrigens schon in seiner 2008 angenommenen Stellungnahme gefordert. Sogar die bereits im Steinzeitalter, 1981, beschlossene Datenschutzkonvention des Europarats über den Schutz bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten sieht eine Verpflichtung zur innerstaatlichen Gewährleistung subjektiver Rechte auf Geheimhaltung, Löschung, Richtigstellung und Auskunft sowie die Überwachung des Datenaustauschs durch eine unabhängige Kontrollstelle vor. Mit einem Legislativvorschlag haben wir die Möglichkeit, Nachbesserungen auf das Niveau der Entschließung des Europäischen Parlaments, der Europaratsverordnung und des sich aktuell im Beschlussfassungsprozess befindenden Datenschutzpakets zu erreichen. Ich wünsche mir, dass die Innenminister mit demselben Elan ans Werk gehen, den sie damals an den Tag gelegt haben, als es darum ging, den Prümer Vertrag noch vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon